Noi nu vrem să se facă un singur sistem de securitate socială, ci să fie respectat pentru lucrătorul care beneficiază de mobilitate și merge într un stat să fie respectat același sistem de securitate ca pentru lucrătorul autohton. Este incredibil să vrem o piață unică, să avem mobilitatea lucrătorilor, dar să nu fie respectate condițiile de securitate și de plată a salariului la muncă egală. Sigur, nu e poate cea mai bună variantă, dar haideți să comparăm nimic cu ceea ce aduce nou acest raport. E un compromis, îl susțin. Trebuie să nu mai avem cazuri ca Austria, care a diminuat și este în infringement acum. Dar ne a anunțat și premierul Danemarcei că va vrea să aplice o diminuare a alocațiilor sau alocații diferențiate pentru copiii lucrătorilor din alte state. Vrem o Europă unită? vrem o piață unică, Asta este prevăzut în tratat. Și atunci trebuie să respectăm nu numai salarizarea la muncă egală, plată egală, ci trebuie să respectăm și sistemele de securitate.